Domnule președinte, am votat acest raport și trebuie să spun că nu i am înțeles pe colegii care nu au votat și au fost mulți care nu au votat. Dacă vorbim de abuzuri sexuale, dacă vorbim de această violență asupra copiilor, nu cred că trebuie să avem vreo reținere în a aduce îmbunătățiri la ceea ce există. Acum, sigur că avem directive, avem reglementări naționale, europene, însă vedem că cifrele sunt înfricoșătoare. Sunt în creștere abuzurile sexuale asupra copiilor și trebuie să găsim mecanisme noi, europene și naționale, prin care să asigurăm, pe de o parte, prevenția, educația copiilor, să blocăm aceste site uri și mă bucur că în raport este cuprins acest lucru care promovează imagini cu

Și mai trebuie să facem și adăposturi și să avem infrastructura necesară pentru a scoate copiii care suportă acest abuz sexual și această violență în familie sau la școală. Deci am votat acest raport și sper să existe și o aplicare corectă.